Ich betrachte die Entwicklung in Griechenland mit großem Interesse und auch mit Respekt, Respekt vor einer Regierung, die aus ihrer Lage nach vorne blickt, weitreichende Maßnahmen ergriffen hat Einsparungen, Ausgabensenkungen, Reformen und die in Partnerschaft zur Kommission und zu europäischen Behörden und zu weltweiten Behörden alles tut, um den Haushalt zu konsolidieren und damit einen Beitrag zu einem stabilen Euro zu leisten.

Deswegen ist es nicht mein beliebiges Recht, sondern meine Pflicht, die Entwicklung hin zum Binnenmarkt, heraus aus dem Monopol, zur Liberalisierung, zum Wettbewerb und damit für einen stärkeren Verbraucher voranzubringen.

Ich habe es entsprechend zu verfolgen. Ich bin gern bereit, dieses Memorandum of Understanding nicht restriktiv, sondern pragmatisch auszulegen, das heißt, für die Marktentwicklung und die Maßnahmen der Regierung in Griechenland so viel wie möglich vertretbaren Spielraum zu belassen.

Wir schreiben Transparenz vor, wir schreiben vor, dass der bisherige Netzeigentümer, der in der Energiewirtschaft tätig ist, nicht mehr in die operative Tätigkeit einer Netztochter eingreifen darf und damit das Netz offensteht für jeden, der es nutzen will, das heißt, auch für

Alles in allem versucht die Kommission, den Gesamtinteressen, den Belangen Griechenlands gerecht zu werden. Dies gilt nicht nur für den Haushalt, es gilt auch für den Energiemarkt.